Cieszę się bardzo, że jesteśmy jednomyślni i sprzeciwiamy się możliwości patentowania odmian roślin i ras zwierząt. Parlament Europejski już w 2012 r. jasno się w tej sprawie wypowiedział. Natomiast ostatnie decyzje umożliwiające jednak patentowanie roślin zmuszają nas do zadania pytania, w czyim interesie jest patentowanie odmian roślin i ras zwierząt. Kto nagina prawo, aby czerpać zyski? Myślę, że Parlament Europejski i Komisja powinny bronić praw rolników i hodowców zwierząt. Artykuł 4 dyrektywy jasno mówi, że wyłącza się możliwość udzielania patentów na odmiany roślin i rasy zwierząt, w związku z tym wzywam Komisję, aby reagowała szybko i skutecznie w tej sprawie, bo do tego jesteśmy powołani, aby